Panie Przewodniczący! To piąte podejście Parlamentu Europejskiego do nielegalnego eksportu broni i de facto piąta porażka. Może nie taka zupełna, niedruzgocąca, ale niestety efektywność w tym projekcie projekcie dotyczącym przejrzystości pewnych ograniczeń, budowania standardów,